Madame la Présidente, en créant cette nouvelle version du Fonds Asile et migration, l'Union européenne persiste à s'enfermer dans sa folle politique migratoire.

Il vise à consacrer plus de 10 milliards d'euros à organiser la relocalisation des migrants et l'ouverture de voies légales d'immigration.

Nous alerterons les peuples européens pour vous en empêcher.